Maga az Európai Bizottság is egyre többet foglakozik az említett adónem uniós bevezetésével, a BP fúrótorony balesete pedig még nagyobb lendületet ad az ezzel kapcsolatos vitáknak.

Először is, ha a karbonadóról van szó, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy már vannak piaci alapon működő klímavédelmi eszközök, elég csak az Unió emissziókereskedelmi rendszerre gondolnunk. A kibocsátást terhelő adók bárminemű bevezetése itt csak azon szektorban jöhet szóba, amelyek még nem részesei az egyre több ágazatot lefedő ETS rendszereknek.

Másodszor, a karbonadó nem lehet puszta bevételteremtő eszköz, amely segítségül szolgál arra, hogy a kormányok befoltozzák deficites költségvetésüket. Bevezetése csak akkor támogatandó, ha érdemi környezeti előnyökkel jár, és ha nem ró túlzott terhet a lakosságra, valamint az európai iparra. Végül harmadszor, a karbonadó közösségi szintű bevezetésének elsődleges feltétele, hogy más fejlett ipari államok is hasonlóképpen cselekedjenek. Éppen ezért a globális pénzügyi szabályozáshoz hasonlóan ezen a téren is le kell fektetni az alapvető jogi kereteket.